frú forseti ég veit að hæstvirtur utanríkisráðherra er mikill áhugamaður um aukna alþjóðlega samvinnu en þeim hefur dottið það í hug að hann treysti dómstólnum í karlsruhe betur heldur en hæstarétti íslands þessi ræða var auðvitað til þess flutt að varpa vafa á það hvort niðurstaða hæstaréttar væri í raun og veru rétt ekki satt það var málflutningur utanríkisráðherrans hann gengur í lið með innanríkisráðherranum og heldur áfram að halda á lofti vafanum um það hvort þetta hafi verið skynsamlegt hjá

fyrir þeirri niðurstöðu sem þar fæst hér er kallað eftir dæmum um það sem kynni að hafa haft áhrif á niðurstöður kosninganna við skulum bara horfa til alls þess sem kærendurnir töldu upp í sínum málflutningi ef það mistekst að halda leynilega kosningu ef menn fá ekki að fylgjast með talningu atkvæða ef menn hafa efasemdir um að talningavélarnar séu að telja rétt ef mönnum finnst að framkvæmd kosninganna að öðru leyti brjóti þannig í bága við grundvallaratriði við framkvæmd kosninga á kemur upp vafinn og það er vafinn sem dugar til að leiða fram þessa niðurstöðu það er mín skoðun